Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen einen starken EU Haushalt für die Herausforderungen der Zukunft die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, den Aufbau einer europäischen Sozialunion und den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit.

Deshalb auch von uns die dringende Forderung nach dem Umstieg auf ein Eigenmittelsystem und gegen das nationale Feilschen der Mitgliedstaaten.

Wir haben es schon gehört zwei Milliarden EUR mehr für den Klimaschutz, 500 Millionen EUR mehr für Jugend, einen Fonds für die Seenotrettung.

Das heißt, wir brauchen hier wesentlich mehr Taten statt Worte. Als Abgeordnete eines militärisch neutralen Landes ist es für mich auch sehr bedauerlich, dass gerade in Zeiten, in denen an sozialpolitischen Prioritäten gespart wird, der Rüstungssektor massive Finanzspritzen erhält. Wir brauchen Abrüstung statt Aufrüstung und Klima und Sozialmilliarden statt Rüstungsmilliarden.